Tisztelt Elnök Asszony, Tisztelt Biztos Asszony, Tisztelt Biztos Úr, Tisztelt Miniszterelnök Úr! Először is szeretnék gratulálni az ír elnökségnek azért, mert önök ilyen kiváló és ambiciózus programot állítottak össze az elkövetkezendő és egyébként nehézségektől sem mentes következő fél évre. A program valójában jól fogja át azt a lényeget, amire Európának szüksége van stabilitás, munkahelyek és növekedés. Stabilitás a közös intézményeinkben, a közös politikánkban, munkahelyteremtés a gyerekeinknek, Európa ifjúságának és növekedés a közös gazdaságpolitikai reformok mentén. Mondhatnám, hogy Önök bizonyos értelemben könnyű helyzetben vannak, hiszen már a meglévő szakpolitikai irányokat, szakpolitikai programokat kell folytatni és kiteljesíteni, legyen szó éppen az európai szemeszter folytatásáról, a belső piacot kiteljesítő szakpolitikákról, vagy éppen a külpolitikai indíttatású témák képviseletéről. A helyzet azonban korántsem ilyen egyszerű, még egy olyan tapasztalt elnökség számára sem, mint az ír elnökség. Egyrészt a feladat kettős. Egyrészről a nemrégiben életre hívott projekteket kell tartalommal és részletekkel megtölteni, gondolok itt például a bankuniós tervezetre, vagy éppen a közös bankfelügyelet kérdésére és annak ütemtervére, másrész viszont új feladatokat és megoldási módokat kell találni, mert el kell ismernünk, hogy egyes eszközeink idejétmúltak és jelentőségükben, mondanivalójukban is megkopottak. Az pedig, hogy Önök szimbolikusan is üzennek, és valódi perspektívát mutatnak a fiatal generáció számára, azzal, hogy bevonják az Ifjúsági Garancia elnevezésű programot a munkatervükbe, sok olyan fiatalnak kínálnak munkalehetőséget vagy éppen továbbképzési, gyakorlati lehetőséget, akik teljesen eltűntek már a munkaerőpiacról. Nos, ehhez a részhez külön gratulálok. Gratulálok miniszter asszonynak is a tegnapi munkájához, nagyszerű munkát végzett az Európai Parlamentben, programjukhoz pedig sok sikert kívánok az elkövetkezendő fél évre.